Das ist ja das Hauptförderinstrument, zwar im Vergleich zu den großen Strukturfonds nicht besonders groß, aber ich glaube, wie die Vergangenheit gezeigt hat, sehr wirksam.

Daraus können wir unsere Schlüsse ziehen und dann können wir auch dementsprechend handeln und neue Regelungen, wo sie nötig sind, aufstellen.

Ich möchte noch einen kurzen Blick auf Österreich werfen.